Monsieur le Président, chers collègues, le semestre européen n'est que la première étape de la mise sous tutelle des budgets nationaux, parce qu'il n'y a pas que cette procédure. Il y a aussi les traités, le protocole sur les déficits excessifs, le pacte pour l'euro plus et, dans votre jargon inimitable, le et le Il y a le traité budgétaire, accord international classique que même ce Parlement, il n'y a pas si longtemps, jugeait inutile et redondant. Objectifs chiffrés différents, voire contradictoires, aire d'application différente, nature juridique différente des textes dont une partie est contraire aux dispositions du traité lui même. Parler dans ces conditions d'ambiguïté juridique est un euphémisme.

Sous prétexte de la crise, renforcer les pouvoirs du super État européen en donnant à la Commission le droit de surveiller et de dicter non seulement le montant des déficits publics, mais également le montant des budgets et le détail des politiques. Les recommandations par pays que vous voulez étoffer, les engagements dans le cadre de l'euro plus, vont tous dans le même sens salaires bloqués ou réduits, licenciements facilités, professions protégées déréglementées, concurrence accrue de tous les secteurs, démantèlement des systèmes de protection sociale, les marges de manœuvre des États sont dérisoires, comme le prouve la pitoyable pseudo alternance politique qui vient d'avoir lieu en France. Vous voulez de la démocratie dans ce processus? Eh bien puisque votre projet est si génial, ayez au moins le courage de demander directement leur avis aux peuples au lieu de passer par vos amis dans la classe politique et parlementaire!